Señora presidenta, comisario, la política de acuerdos comerciales que está desplegando la Unión en los últimos años se está revelando como una de las herramientas más eficaces para extender nuestros estándares sociales y ambientales en el mundo global también para fomentar avances en materia de derechos humanos, algo muy notable en este Acuerdo. Así, la Unión Europea es capaz de implementar políticas imposibles Estado a Estado.

Me alegro, además, de que este proceso en favor de un comercio mundial más justo no olvide ningún sector. Considero un enorme acierto haber incluido una salvaguardia para garantizar que nuestros productores —especialmente las empresas transformadoras de productos de la pesca y, muy en particular, las conserveras— vean defendidos sus legítimos intereses y reconocidas sus buenas prácticas frente a las amenazas de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.